Hvala lepa, predsednik. Malo mi je žal, da ni kolegov iz Nove Slovenije, ampak vendarle mogoče v drugem branju se bomo še kaj poslušali. Najprej kolegicam iz SMC-ja in kolegom iz SMC-ja, samo, da vam, mogoče vi ne veste, vam orišem sliko iz prejšnjega mandata. Šestintrideset kolegov in kolegic je sedelo tulele, takole jih je bilo šestintrideset. Tamle jih je bilo trideset, bom rekel, iz desnih strani, in zdaj se vi izgovarjate, da niste mogli zakona sprejeti, tako kot vam je bilo pisano na kožo. Nas je bilo pa tulele komaj šest in zdaj smo seveda Socialni demokrati krivi ideološko in tako naprej, da ta zadeva ni šla skozi. Šestintrideset poslancev, imeli ste na desni strani verjetno, kolegi, ki vam bi na neki način, zadeve upoštevali, še Desus je bil tukaj, ja, vem, vem, ampak ko govorijo, da niso mogli nič narediti, samo toliko zaradi javnosti. Ampak izgleda, da je socialdemokracija res tista stranka, ki daje vendarle neko stabilnost in trdnost vsem koalicijam. zdaj pa, dragi moji, najprej naj povem glede ideoloških tem. Jaz, Matjaž Han, sem seveda opredeljen, nisem pa za razliko od nekaterih v tej dvorani obremenjen, ne z mojo politiko, ne s socialdemokracijo, ne z neko ideologijo, sem pa seveda opredeljen. Zato bi imam zato tudi na tej temi ne ideološke pomisleke, jaz nimam nič proti cerkvi, dragi moji, jaz nimam nič proti zasebnemu, proti zasebni pobudi, imam pa proti tem, da enostavno ta zadeva, ki jo vi hočete vpeljati, enostavno ni pravična, ni pravična. Definicija zasebniškega šolstva ali pa pravijo, da je zasebno šolstvo neki dodatek javni, javni šoli in in brez zamere, danes se pol premalo pogovarjamo o javni šoli, javni vrhunski mreži naših osnovnih šol, kjer ima vsak otrok v tej državi ne glede na to, ali imajo očetje in mame debelo denarnico ali jo pa sploh nimajo, možnost, da se izšola Jelka, absolutno možnost, da se izšola v človeka, ki bo lahko razvil svoje talente v osnovni šoli. Ni res! V kaj si , uspešna gospa, poslanka si, verjetno si hodila v osnovno šolo, javno mrežo. Ne. V vsaki vasi je. Zraven je cerkev, zraven je osnovna šola in gostilna in vse funkcionira. Kar se tiče pa zasebnih šol, ki so dodatek k javnim šolam, ki jim jaz nimam nič proti, ampak so totalno nepravične, dragi moji. Iz moje vasi ali pa iz občine, iz katere prihajam, imam veliko prijateljev ali pa mogoče celo več, kot hodijo v cerkev ob nedeljah, ki so verni, ki spoštujejo vero, ne, in bi verjetno tudi z nekim, prepričanjem dali radi v katoliško osnovno šolo tule v Šentvidu svojega otroka. Ja, pa ga ne morejo, ne morejo ga, pa lahko da država še ne vem koliko denarja zraven. Veste, zakaj ga ne more? Zato, ker otroka starega sedem let ne moreš odpeljati iz Vidnega v Rajčah v Šentvid in ga pustiti, da bo v osnovni šoli v Šentvidu pet dni na teden. Ne moreš, ker je mama in oče in družina, še mislim, bolj pomemben kakor učitelji v v neki osnovni šoli. Zdaj, ga tudi ne moreš menda vsak dan voziti in zato ni pravično. In v to šolo lahko vozijo ljudje, ki imajo malo več denarja, ki so, bom rekel, dosti blizu tej osnovni šoli, oni ga lahko, oni imajo ta privilegij, če želite, samo oni. Iz Šentjurja, iz tvoje vasi, tamle, ko je Jože, ne morejo voziti v Ljubljano, v v tako šolo, ne morejo in nimam, ja, vozijo, samo ne vem, kaj potem ti starši delajo, hodijo v službo? Ali stari starši vozijo? Bodimo realni. Dajmo se vprašati, ali lahko v vsako zasebno šolo, ki pravim, da je dobra, ali lahko vsak starš pelje svojega sedemletnega otroka v tako šolo, vsak dan. Ali ga lahko pusti v internatu? Ne more ga. Ja, ampak, vozijo ga lahko samo nekateri in tisti nekateri, naj tisti dodatek, dragi moji, plačajo. Ne? Saj se ne pustim. To je ena stvar, saj jih ni veliko. Druga stvar, ki bi rad vam, povedal, ne. Jaz zdaj, jaz si ne rabim, bom rekel, pomagati s hišicami, pa z lego kockami, zato da znam kaj povedati, ne, jaz vabim tistega, ki je tisto hiško, s tisto zeleno streho naredil, ne, oziroma, ki jo je opredelil z zeleno streho, vabim ga da, ker je zasebnik, da pride, pa ne zdaj v, v, bom rekel, v Svibno, v mojo vas, naj pride v Zidani most naredit zasebno šolo. Naj jo naredi, naj jo zgradi ali naj jo v najem vzame prostore, naj zaposli ljudi in ne čaka, koliko ljudi bo prišlo v to zasebno šolo. Ne bo nobene zelene strehe. Nič ne bo mogel Tonin prestavljati hiško gor, hiško dol, pa hiško sem dol, ne bo mogel, ker se enostavno ne splača, dragi moji, ker se ne splača, ne splača. Državi se pa seveda splača in država je dolžna po ustavi, vsakemu v tej, naši državi, vsakemu otroku omogočiti, da gre v osnovno šolo. Dolžna mu je to narediti in hvala bogu, da imamo takšno državo. To je ena stvar. Jaz moram reči, da že dolgo nisem slišal tako ustavnopravnih specialistov, kakor sem jih danes slišal, in bom zelo vesel, ke bo, verjetno čez ene tri mesece bo, predsednik države razpisal zopet eno mesto za ustavnega sodnika. Upam, da se ne bojo prijavili samo trije, ampak da se jih bo prijavilo enih, ene petnajst, jaz pa ne vem, kaj bo ustavno sodišče naredilo? Ne. Enkrat sem mislil, da je že približno vem, kako bo naredilo, glede na ta dva ustavna, na te dve ustavni odločbi, ne vem, kaj bo naredilo, ampak spoštujem, kljub temu, da sem se enkrat zagovoril, pa sem rekel, da ustavno sodišče malo kopisa, ko sto podpisov daje, ne? In takrat je bilo, več kot trije ustavni sodniki, ki, kobajagi so bolj desni, pa mene to sploh ne zanima, mene to sploh ne zanima. Tako da vabim, da kateri prevzame podružnično šolo v našem Svibnu in razbremeni Občino Radeče, ki, dokler smo Socialni demokrati v Občini Radeče na oblasti, ne bomo gradili kakšne ceste, ampak bomo zmerom dali za podružnično šolo v Svibnem, zato ker tudi osnovna, kot tudi ministrstvo je že pred kratkim ne, ko so bili naši, ko so bili mogoče kateri drugi, so rekli, glejte, dva otroka sta tam, ne splača se imeti podružnične šole. Mi smo rekli, absolutno se splača in bo doplačala občina tisto, kar ne bo vplačala, vplačalo ministrstvo, in smo jo obdržali. danes jih imamo že, mislim da, ene deset, petnajst ljudi na podružnični šoli, in zadeva funkcionira, vas na neki način živi, in če je kaj dobrega v vsej moji politični karieri, je to, da smo obdržali neko podružnično šolo, ki bi jo zaradi ekonomike že vsi, na neki način, zaprli in medklic, ti otroci so neizmerno uspešni. Zdaj, rad bi še vam eno stvar povedal ali pa vpraša, pa res ne vem, koliko mora starš, ki je svojega otroka vpisal v, zasebno šolo, zdaj doplačati? Tega ne ve. A je to dvajset, trideset, dvesto evrov? Tega ne vem. Ker verjetno je bila podlaga, da so se na ustavno, na ustavno sodišče obrnili starši, kar je seveda legitimno, verjetno to plačilo, ne? In, okej, ustavno sodišče naložilo ministrstvu oziroma vladi, da mora zakon spremeniti, mislimo, da je ta zakon okej. Jaz verjamem oziroma predvidevam, da bojo šli starši še enkrat na ustavno sodišče, počakali bomo, kaj bo ustavno sodišče naredilo. Vem, kaj se bo naprej naredilo, da bo, ta zakon verjetno sprejet v drugem obravnavi z neko normalno večino, potem bo padel veto, zato vem, da bo Jelka poskrbela, tako kot je poskrbela za danes za to sejo, ki bi jo v državnem svetu, ker se je pač predsednik državnega sveta zatipkal, pa je poslal tvoje direktive, kaj si mu napisala, kako mora sejo voditi, in katere mora povabiti, ker to verjetno predsednik državnega sveta ne zna sam. In jaz predvidevam, da potem bo ta zakon v vetu padel. Ampak Socialni demokrati smo svoje naredili, smo svoje naredili in bomo, dokler bomo v tem državnem zboru, pa tudi če ne bomo, zagovarjali, da je javno še zmeraj najbolj pravično. Ne vem, če je najboljše, je pa najbolj pravično za vse, ne glede na to, iz kje ta otrok prihaja. Zdaj pa še nekaj, po pa res končam. Proračun dva dvajset bo dva enaindvajset bo, bomo videli, kako se ves bo boril za to, da boste filali denar, da boste hoteli imeti v proračunu denar za svoje osnovne šole, javne šole. Pokličite svoje zasebnike pa jih naj gradijo v vaših občinah. Hvala.